Preto je namieste úsilie Európskej komisie kontrolovať dodržiavanie smerníc o nakladaní s odpadom v jednotlivých krajinách. Závery správy Komisie zo začiatku predchádzajúceho roka nám ukázali, že viaceré krajiny Únie nevenujú náležitú pozornosť ochrane životného prostredia a nakladaniu s odpadom. Desiatky konaní vo veci porušenia právnych predpisov, informácie o stovkách nezákonných a tisíckach nevyhovujúcich skládok sú znepokojujúcim zistením a upozorňujú nás na skutočnosť, že aj v tejto oblasti pri vymáhaní plnenia právnych predpisov Únie Komisia zlyháva. Spracovanie odpadu, ak je dobre organizované, môže byť výnosným hospodárskym odvetvím a recyklácia odpadu nám pomáha výrazne šetriť životné prostredie.